Medzinárodný obchod je jedným z najefektívnejších prostriedkov na vyriešenie problému chudoby a naštartovanie hospodárskeho rastu v krajinách zápasiacich s chudobou. Ak by Európska únia zanedbala svoje povinnosti voči menej šťastnejším častiam sveta, znamenalo by to zradu základných hodnôt, na ktorých je sama postavená. Jedným z najpriamočiarejších krokov pomoci je práve obchod. Tak ako každá iná vec aj podpora rozvoja prostredníctvom obchodu má však svoje úskalia. Dôvodová správa uvádza dva najpálčivejšie problémy a to je samozrejme korupcia a správanie sa medzinárodných spoločností za hranicami Európskej únie. Európska únia nemôže podporovať skorumpované režimy a výber obchodných partnerov na základe transparentnosti je účinným prostriedkom najmä boja proti korupcii. A ďalší problém je práve sociálna zodpovednosť medzinárodných korporácií, ktoré sa často ináč chovajú vo vnútri Európskej únie a inak mimo hranice Európskej únie.